Europa moet echter geen dam opwerpen tegen buitenlandse investeringen, want veel van die investeringen dragen namelijk ook positief bij aan de werkgelegenheid, aan innovatie en daarmee aan onze economische groei.

De eerste stappen die wij hier vandaag zetten, zijn goed, maar uiteindelijk moeten we toe naar een mechanisme waarbij de Europese Unie één vuist maakt tegen ongenode gasten.